Herr Moscovici hätte hier eine schöne Aktivität vorbereiten können, nämlich eine 50 ige Reduktion, sodass wir auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähiger werden. Wir werden nur gewinnen können, wenn wir wettbewerbsfähiger werden. Mit zusätzlichen Strafmaßnahmen sind nur die Konsumenten gestraft.